forseti himinn hrundi ekki yfir okkur á sunnudaginn þrátt fyrir aftakaveður ekki í gær og ekki í dag sólin skín reyndar hátt á lofti í dag þrátt fyrir að icesave samningnum hafði verið hafnað forseti ég er afar stolt af samlöndum mínum fyrir að hafa ekki látið bugast þrátt fyrir linnulausan hræðsluáróðurinn í aðdraganda kosninganna og fyrir að hafa allt sínu innsæi á laugardaginn var engir risahákarlar nema í hugarheimi þeirra sem börðust fyrir því að við samþykktum ranglætið sem felst í því að skuldbinda þjóðina til að taka við skuld sem hún aldrei efndi til forseti nú er mikilvægt að allir talsmenn þjóðarinnar virði lýðræðislega ákvörðun þjóðarinnar sem endurspeglaðist í afgerandi niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn var berjumst af sömu einurð fyrir bestu mögulegum niðurstöðum og það sem þeir gerðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hafin og allt nákvæmlega allt sem talsmenn þjóðarinnar láta frá sér fara gæti verið notað gegn okkur í dómsmáli talsmenn verða því að gæta orða sinna allra orða sinna líka gagnvart forseta íslands og ákvörðunar hans að leggja icesave samningana í dóm þjóðarinnar eftir að hún kallaði eftir því ég hef nokkrar áhyggjur af því að ef gervallur þingheimur getur ekki stillt strengi sína saman í sókn þá getum við ekki ætlast til þess að þjóðin geri það hér verður að vera trúverðug vörn trúverðug sókn og ég sé ekki að það geti orðið nema einhver verði látinn axla ábyrgð

þegar ljóst var að krafa okkar um að þjóðirnar þrjár mundu taka áhættuna saman yrði ekki hluti af samningunum

því er það svo að þeir sem eru talsmenn þeirrar leiðar hjá sjálfstæðisflokknum eru engu trúverðugri en forusta ríkisstjórnarinnar til að sætta og sameina þjóðina gagnvart þeirri niðurstöðu sem þeir börðust gegn forseti það er kominn tími til að einhver einhver beri ábyrgð á icesave sögunni endalausu það er þeirra sjálfra að finna út úr því en einhver verður að bera ábyrgð þannig að sóknin okkar verði trúverðug